per il Parlamento europeo è un vero onore porgere il benvenuto a Oleg Sentsov, vincitore del premio Sacharov 2018. Rilasciato a settembre insieme ad altre 35 persone nel quadro di uno scambio di prigionieri, Oleg è rientrato in Ucraina dopo aver scontato cinque anni di reclusione, nell'ambito di una pena a vent'anni con l'accusa di terrorismo, infertagli da un tribunale russo per aver manifestato contro l'occupazione illegale della sua nativa Crimea. Lo scorso anno Sentsov si trovava ancora in carcere in Siberia. Il suo seggio vuoto in quest'Aula molti di voi lo ricorderanno è stato un simbolo eloquente non solo della sua lotta per la democrazia, ma anche del vuoto lasciato nella società da tutti coloro che vengono puniti per aver detto la verità. Un vuoto nella vita quotidiana delle famiglie, dei paesi e della comunità democratica nel mondo. Durante il processo politico a suo carico in Russia, Sentsov ha affermato Non so che valore abbiano le proprie convinzioni se non si è pronti a soffrire o addirittura a dare la vita per esse. Le sue parole mi hanno profondamente colpito, ma hanno colpito tutti coloro che le hanno ascoltate. È proprio vero che il coraggio non è una qualità del corpo, ma dello spirito, e lei, signor Sentsov, è rimasto saldo nei suoi principi e nelle sue convinzioni, e per tale motivo ha pagato per questo. Ma nessuno dovrebbe pagare un prezzo alla propria libertà. Sono troppi i difensori delle libertà, invece, che sono costretti ad avere paura di perdere la vita, di non vedere mai più la propria famiglia e i propri amici, perché non sono disposti a conformarsi o a restare in silenzio di fronte alle violazioni dei diritti umani. I giornalisti e gli artisti vengono sempre più spesso presi di mira per aver espresso le proprie opinioni politiche.

Allo stesso modo chiediamo la liberazione di altri vincitori o finalisti del premio Sacharov ancora in carcere. Ricordo, ad esempio, Nasrin Sotoudeh, iraniana, insignita del premio nel 2012, che, dopo un precedente rilascio, quest'anno è stata nuovamente arrestata e condannata a trentotto anni di detenzione. Altri, come le Damas de Blanco, il movimento cubano delle donne in bianco, cui è stato conferito il premio nel 2005, sono tuttora oggetto di intimidazioni da parte delle autorità pubbliche. Altri ancora, come Razan Zeitouneh, siriana, vincitrice del premio nel 2011, sono scomparsi e non hanno lasciato traccia. Non abbiamo dimenticato e non vogliamo dimenticare nessuno di loro. L'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dei diritti umani. Quando i diritti umani vengono messi in discussione, quando la democrazia è a rischio e vengono minate le basi dello Stato di diritto, abbiamo bisogno dei più coraggiosi tra di noi i difensori dei diritti umani, i sindacalisti, i giornalisti, i blogger, gli operatori dei media, gli artisti e gli editori, tutti coloro che osano dare voce a chi una voce non ce l'ha. La democrazia non può esistere senza una società civile viva e pluralista. Per questo motivo dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerla. Signor Sentsov, rendo omaggio al suo coraggio, alla sua perseveranza e alla sua determinazione. È per me un onore conferirle questo premio, a nome del Parlamento europeo.